hæstvirtur forseti varðandi atkvæðagreiðsluna og kvöldfund eða fund fram í nóttina tel ég mikilvægt að við heimilum þinginu að funda í kvöld og fram á nótt ég tel að allir þeir sem gáfu kost á sér til framboðs í vor hafi átt að gera sér grein fyrir því að fram undan væri mikil vinna óhófleg vinna mikið álag og það þýddi ekki núna við þessar aðstæður það hrun sem við stöndum frammi fyrir og þau verkefni sem við stöndum frammi fyrir að tala um fjölskylduvæna vinnustaði á þessum tíma það er þannig og verkefnin bíða þau eru mikil og við verðum að gefa þinginu rúm og tækifæri til að vinna fram á kvöldið hvað varðar icesave þá tel ég mikilvægt að klára annarrar umræðu koma síðan því máli til nefndar og fara yfir þau mál sem háttvirtir þingmenn hafa verið að óska eftir það þarf að skoða ýmsa